Cieľom farmakovigilancie je dosiahnuť, aby pacienti a následne príslušné orgány nahlasovali všetky, a to nielen vážne nežiaduce účinky do databázy EudraVigilance. Po prvýkrát sa tak sústredia všetky informácie o nežiaducich účinkoch liekov na jednom mieste, čo predstavuje hodnotný výskumný nástroj. Na základe toho potom môžu byť prijaté opatrenia, ako je zmena spôsobu predpisovania, lepšie poskytovanie informácií o užívaní lieku alebo dokonca stiahnutie lieku z obehu. Podporujem návrhy zamerané na podnecovanie informovaných pacientov, ktorí budú mať k dispozícii všetky relevantné informácie o lieku v príbalovom letáku. Systém by pacientov takto nemal len informovať, ale aj podnecovať k tomu, aby nahlasovali prípadné nežiaduce účinky. Výrobcovia nesmú zamlčovať žiadne nežiaduce vedľajšie účinky produktu, ako sa to stávalo napríklad pri hormonálnej antikoncepcii.